Dobrze, że w Kosowie obserwujemy pozytywne sygnały.

Musimy jednak pamiętać o ciągłej odpowiedzialności Unii Europejskiej za sytuację w tym kraju.

Dobrze, że ostatnio złagodzeniu uległy konflikty między tymi grupami narodowymi, ciągle jednak występują napięcia. Dlatego wciąż musimy domagać się zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa dla Serbów kosowskich. Powinniśmy także domagać się odbudowy wielu bezcennych zabytków sakralnych.

Kwestią wiarygodności Unii Europejskiej jest wyjaśnienie do końca sprawy handlu organami Serbów torturowanych i mordowanych w trakcie wojny domowej.